Ich weiß nicht, von welchen Ländern Sie sprechen ich kenne nämlich nicht alle aber wissen Sie zufälligerweise, dass in meinem Heimatland Österreich ein Flüchtling je nach Region zwischen 500 und 800 EUR, aber auch wenn er viele Kinder hat bis zu 1000 EUR Unterstützung bekommen kann? Ich weiß nicht, von welchem Europa Sie sprechen.